Európában a huszadik században számos alkalommal láttuk, amikor a demokrácia, az alkotmányosság eszközeit felhasználva végül diktatúrák kerültek hatalomra, és mindegyiknek szörnyű és gyászos vége lett. És amikor azt hittük, hogy már magunk mögött tudjuk ezt az időszakot, azt látjuk, most itt a huszonegyedik században, hogy a szólásszabadság, úgy is mondanám, hogy a szent szólásszabadság mögé bújva törnek újra gonosz erők az európai demokráciára és szabadságra. És persze pontosan látjuk, hogy Oroszország mindenáron veszekedést akar szítani Európában. Pontosan látjuk, hogy a célja az, hogy ne tudjunk erős Európát építeni. Csak teszi ezt úgy, hogy felhasználja közben szélsőséges pártok segítségét. Látjuk ezt Olaszországban, Franciaországban, Ausztriában, Nagy Britanniában, és ami nekem a legfájdalmasabb, hogy Magyarországon, a saját kormányom működik közre az orosz dezinformációban.